Ich sehe zu viele Verweise darauf, dass man nicht möchte, dass die Ausschüsse unmittelbar mit den Ausschüssen der nationalen Parlamente in eigener Verantwortung zusammenarbeiten, sondern dass dies über viele Bürokratien laufen soll.

Parlamentsdiensten oder anderen Stellen zu beurteilen, ob diese richtig oder falsch sind. Das sollen die Kollegen selbst entscheiden. Wenn die Anträge schlecht sind, finden sie hier keine Mehrheit. Offensichtlich hat man Angst, dass die Abgeordneten Entscheidungen treffen müssen, die für sie schädlich sind, und dass deshalb die Abgeordneten vor sich selbst beschützt werden sollen. Anders kann ich die Vorschläge nicht sehen, die offensichtlich die Rechte des Parlaments, der einzelnen Abgeordneten einschränken. Ich habe das Gefühl, dass das Empire zurückschlägt.